Jedná se o zločin bílých límečků, který je velmi sofistikovaný, a já bych chtěl poděkovat samozřejmě novinářům, kteří se podíleli na odkrytí této aktivity, a také oznamovatelům. Ukazuje se, jaké máme výrazné mezery na ochraně oznamovatelů na mezinárodním poli. Zároveň je pro mne šokující, kolik evropských struktur, myšleno tedy těch bankovních nebo svěřenských, bylo zapojeno do zakrývání právě podstaty vyvádění peněz a nelegálních aktivit v rámci Angoly.

Není možné, aby zisky byly zajišťovány v tak mizivém procentu, jak se ukazuje např.